Madame la Présidente, si j'incline à l'instant le drapeau français, ce n'est certainement pas pour rendre hommage à cette assemblée ni pour concéder une défaite, mais pour avoir l'occasion de m'adresser à la Commission et à mes collègues et prendre date. Aujourd'hui, vous le savez, rien dans le règlement intérieur de notre assemblée n'interdit la présence de ce drapeau, qui est protégé par la Constitution française dans son article 2 et par une législation. Mais ce drapeau tricolore incarne tout ce que cette Commission et ce projet de l'Union européenne est venu à haïr aujourd'hui.

Alexandre Soljenitsyne nous avertissait, il y a déjà longtemps L'Union européenne porte en elle les ferments du totalitarisme.

Et alors que nous commémorions la libération du camp d'Auschwitz, elle nous a expliqué son émotion d'être entrée dans ce Parlement européen. À deux reprises, elle a expliqué combien elle était émue d'avoir vu l'ensemble de ces drapeaux, drapeaux des nations, ensemble.